Señora Presidenta, vivimos tiempos convulsos, tiempos con tensiones exteriores e interiores.

Tensiones por un diseño que castiga a nuestras naciones del sur y del este al endeudamiento, la desindustrialización y la desigualdad. En este contexto, la Unión Europea definirá su futuro. Puede seguir siendo el peón y el tablero donde se juegan y defienden intereses atlánticos ajenos. Puede seguir impulsando acuerdos de libre comercio que solo garantizan la libertad de las grandes corporaciones. Puede seguir apoyando la desigualdad regional, la destrucción de los Estados seculares y apuntalando los regímenes del étnico y religioso, o puede girar el rumbo y asegurar su presencia con soberanía e independencia, con respeto a nuestros vecinos y con justicia para nuestros pueblos y naciones.